Monsieur le Président, dans le cadre de ces discussions sur la volonté du Venezuela de se retirer d'une autorité interaméricaine sur les droits de l'homme, je voudrais attirer l'attention de notre Parlement sur le fait que des négociations commerciales très importantes sont en cours entre les deux blocs l'Union européenne et le Mercosur, qui est composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay et que le Venezuela est candidat

Cela peut paraître éloigné du sujet, mais je crois que nous ne pouvons pas, nous, traiter avec des espaces qui ne respecteraient pas un ensemble de règles de droit.

Néanmoins, dans le cadre des négociations entre les deux blocs, je crois que nous devons partager cette communauté de destins entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud.